Și eu aș dori să apreciez ca deosebit de utile și le voi susține prin votul meu propunerile pentru transformarea Fondului de ajustare la globalizare într un instrument eficient de luptă împotriva efectului celui mai dureros al crizei economice și anume pierderea locurilor de muncă. Nu era drept ca, acum, acest fond să poată fi accesat numai în situațiile în care locurile de muncă erau pierdute datorită realocării firmelor, situație care se întâlnea, de regulă, în țările dezvoltate.